De aceea, unul dintre obiectivele prioritare ale Strategiei Europa 2020 este reducerea sub 10 a ratei abandonului școlar. Accesul la educație și îngrijire preșcolară pentru toți copiii este esențial pentru integrarea socială, pentru dezvoltarea personală și încadrarea în câmpul muncii. Uniunea Europeană are drept obiectiv asigurarea unui nivel ridicat de protecție a copiilor în spațiul digital, inclusiv a datelor lor cu caracter personal, susținând totodată dreptul acestora de a avea acces la internet ca instrument benefic pentru dezvoltarea lor socială și culturală.

Diferitele sectoare ale industriei tehnologiei informației și comunicațiilor au fost implicate în a spori gradul de protecție a copiilor care folosesc telefonul mobil și serviciile de socializare în rețea.